Señor Presidente, acabamos de escuchar en esta Cámara a diputados y diputadas que tienen la desvergüenza de hablar de derechos humanos en Cuba a la vez que aplauden las deportaciones de refugiados y refugiadas a Turquía, o avalan las políticas que han llevado a que miles de refugiados y refugiadas se hayan ahogado en el Mediterráneo, o callan ante las violaciones de derechos humanos en Guantánamo. Respecto a la Posición Común de la Unión Europea sobre Cuba, esa Posición Común impulsada por el señor Aznar, que consagró la hostilidad de la Unión Europea respecto a la República de Cuba, es hoy por hoy, y a pesar de los avances en el Acuerdo de diálogo político y cooperación, el principal obstáculo para avanzar en las relaciones con Cuba. Esa Posición Común, discriminatoria y caduca, se debe rectificar y debe ser eliminada totalmente para que las relaciones Unión Europea Cuba puedan ser satisfactorias.